herra forseti um allmörg ár hefur endurskoðun laga um meðferð opinberra mála staðið yfir var réttarfarsnefnd falið verkið á sínum tíma og lauk nefndin gerð fyrstu draga frumvarpsins sumarið tvö þúsund og sex þau frumvarpsdrög voru kynnt ríkisstjórn og að því búnu birt á heimasíðu dómsmálaráðuneytisins þar sem gefinn var kostur á að láta í té athugasemdir og umsagnir um frumvarpsdrögin umsagnir bárust aðra embætti ríkissaksóknara félagi löglærðra fulltrúa ákæruvaldsins dómstólaráði héraðsdómi reykjavíkur lögmannafélagi íslands og lögreglustjórafélagi íslands þá voru frumvarpsdrögin kynnt á ráðstefnu lögfræðingafélags íslands í samvinnu við dómsmálaráðuneytið hinn tuttugasta og annan september tvö þúsund og sex í frumvarpsdrögunum var að finna tillögur um að skipta ákæruvaldinu í þrjú stjórnsýslustig en þær byggðust á hugmyndum frá boga nilssyni ríkissaksóknara ráðuneytið beindi þeim áfram til réttarfarsnefndar urðu hugmyndir um nýskipan ákæruvaldsins tilefni sérstakrar athugunar innan ráðuneytisins sem fékk til liðs við sig sérfróða aðila embættismenn voru gerðir út af örkinni til að kynna sér skipan þessara mála í nágrannalöndum heima fyrir var stofnað til viðræðna við ríkissaksóknara lögreglustjórafélag íslands og réttarfarsnefnd um efni þessara ákvæða frumvarpsins ljóst er að skoðanir eru skiptar um það hvernig haga eigi skipulagi samvinnu og samskiptum lögreglu og ákæruvalds til að sem bestur árangur náist ég tel að þær tillögur sem finna má í þriðja kafla frumvarpsins henti okkar réttarkerfi best og tryggi auk

byggðust á því meginsjónarmiði að stofnað verði nýtt embætti héraðssaksóknara og ákæruvaldinu verði því framvegis skipt í þrjú stjórnsýslustig í stað tveggja embætti héraðssaksóknara taki ákvörðun um saksókn á fyrsta stjórnsýslustigi í nánast öllum meiri háttar sakamálum svo sem í manndrápsmálum kynferðisbrotamálum málum vegna brota sem hafa í för með sér almannahættu svo sem brennu málum vegna brota gegn stjórnskipan ríkisins og æðstu valdhöfum þess stórfelldum líkamsárásarmálum og fleira hlutverk ríkissaksóknara sem æðsta handhafa ákæruvaldsins verði að setja almennar reglur og hafa eftirlit með öðrum ákærendum auk þess sem gert er ráð fyrir að hann hafi áfram ákvarðanir um áfrýjun héraðsdóma í sakamálum í frumvarpinu er gert ráð fyrir að héraðssaksóknarar hafi sameiginlega starfsstöð og dómsmálaráðherra velji forstöðumann hennar héraðssaksóknarar skipta með sér verkum og kunna verkefni þeirra að ráðast af landfræðilegri skiptingu eða mótast af sérhæfingu eftir brotaflokkum ákæruvald í veigamiklum sakamálum svo sem efnahagsbrotum verður flutt frá lögreglustjórum til héraðssaksóknara á hinn bóginn verður rannsókn á ákæruvaldi í máli sem kalla mætti minni háttar eftir sem áður í höndum lögreglustjórans svo sem umferðarlagabrot þjófnaður gripdeild líkamsárásarmál önnur en stórfelld skjalafals og fleira eins og nánar kemur fram í þriðja kafla frumvarpsins meðal viðfangsefna við lokagerð frumvarpsins var að ræða hvernig samvinnu saksóknara og skattrannsóknastjóra yrði best tryggð í þágu réttaröryggis og skilvirkni meðal annars var farið nákvæmlega yfir hugmyndir um að sameina efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra og embætti skattrannsóknastjóra í umræðunni um sameiningu verkefna á vegum ákæruvaldsins annars vegar og skattyfirvalda hins vegar er ávallt nauðsynlegt að hafa í huga muninn á lögregluvaldi og stjórnsýsluvaldi rannsókn lögreglu getur leitt til ákæru sem lögð er fyrir dómara samkvæmt lögum um meðferð sakamála en skattrannsókn leiðir til stjórnsýsluákvarðana sem lúta að reglum stjórnsýsluréttarins þá er nauðsynlegt að hafa í huga í þessu sambandi hið tvíþætta markmið skattrannsókna sem eru auk viðurlagabreytingar að koma á réttri álagningu við endurákvörðun þeirra lögreglan lýtur eftirliti leiðsögn og fyrirmælum af hálfu ákæruvalds við rannsókn sakamála embætti skattrannsóknastjóra hefur ríkar heimildir til að rannsaka skattalagabrot þær eru nokkuð sambærilegar við rannsóknarheimildir lögreglu ég tel eðlilegt og raunar nauðsynlegt að búa svo um hnúta að ekki verði tvíverknaður milli lögreglu og skattyfirvalda við rannsókn skattalagabrota að gögn sem skattrannsóknarstjóra hefur aflað og rannsóknaraðgerðir hans nýtist ákæruvaldinu sem best auk aðgerða lögreglu sé þeirra á annað borð þörf brot á skattalögum krefjast sérþekkingar jafnt hjá stjórnvöldum og hjá réttarvörslukerfinu og tel ég því sjálfsagt að sett verði á fót sérstakt embætti héraðssaksóknara í skattalagabrotum tryggð verði með skýrum verklagsreglum aðkoma saksóknara að gagnaöflun bæði hjá skattrannsóknastjóra og hjá lögreglu þurfi hún að koma að máli með slíkri skipan helst forræði hvors aðila um sig og tryggt er að unnt sé að nýta rannsóknir og gagnaöflun á stjórnsýslustigi á auðveldan og markvissan hátt ef mál færist inn á verksvið ákæruvaldsins vegna sérstöðu ákæruvaldsins á íslenskum rétti er ekki unnt að framselja það vald til annarra stjórnvalda með sérstökum héraðssaksóknara í skattalagabrotum yrði tryggt að fulltrúi ákæruvaldsins hefði aðkomu og yfirsýn yfir gagnaöflun ef grunur aflaði um alvarlegt skattalagabrot og mundi stuðla að aukinni skilvirkni við meðferð þessa málaflokks að öðru leyti herra forseti eru helstu breytingar frá gildandi lögum sem lagðar eru til með frumvarpinu eftirfarandi í frumvarpinu má finna ákvæði um aðgang að gögnum sakamáls samkvæmt fyrstu málsgrein annarrar greinar upplýsingalaga númer fimmtíu nítján hundruð níutíu og sex gilda þau lög ekki um rannsókn eða saksókn í opinberu máli

um almennan aðgang að gögnum hjá lögreglu og ákæruvaldi meðan mál er til meðferðar hjá þeim stjórnvöldum óeðlilegt er að setja almennar reglur um birtingu eða aðgang að gögnum á því stigi máls það er áður en tekin hefur verið ákvörðun um saksókn í málinu brýnt er að tryggja að rannsókn máls verði ekki stefnt í hættu eða gengið verði gegn viðurkenndum lagasjónarmiðum um persónuvernd á hinn bóginn er gert ráð fyrir því að hver sem er geti fengið aðgang að ákæru þremur sólarhringum eftir að hún hefur verið birt ákærða nema sérstakir almanna eða einkahagsmunir standi því í vegi samanber fyrstu málsgrein sextándu grein og fimmtu málsgrein hundrað fimmtugasta og sjöttu greinar frumvarpsins með þessari reglu um almennan aðgang að ákæru er komið til móts við þá hagsmuni almennings

með tilliti til ákærða og nánustu vandamanna hans skiptir hins vegar miklu að ákæra sé ekki öllum opin fyrr en hún hefur verið kunngerð hinum ákærða og hann þarf með átt þess kost að kynna sér efni hennar aðgangur almennings næði samkvæmt þessu ákvæði einungis til ákæru ásamt fyrirkalli en ekki til annarra málsgagna af þessu ákvæði má ekki gagnálykta á þann veg að engar upplýsingar skulu veittar um mál áður en ákæra hefur verið birt heldur er það á valdi lögreglu og ákæruvalds að ákæra það hverju sinni meðal annars með tilliti til fyrirmæla um þagnarskyldu lagt er til að ríkissaksóknara verði veitt heimild til að setja almennar reglur um skyldu lögreglu til að veita upplýsingar um rannsókn máls við þessar aðstæður samanber þriðju málsgrein fimmtugustu og sjöttu greinar frumvarpsins þá er gert ráð fyrir að dómara sé skylt að láta hverjum sem er í té afrit af ákæru og greinargerð ákærða samanber fyrstu málsgrein sextándu grein frumvarpsins nema sérstakir almanna eða einkahagsmunir aftri því ákvæði þessa efnis er ekki að finna í núgildandi lögum en mikilvægt er að þeir sem vilja fylgjast með þinghöldum í sakamálum sem eru almennt háð í heyranda hljóði geti fengið þessi gögn í hendur svo þeir geti betur áttað sig á því sem þar fer fram í frumvarpinu er lagt til að ákærða verði gefinn kostur á að skila skriflegri greinargerð af sinni hálfu á sama hátt og stefnda í einkamálum samanber fyrstu málsgrein hundrað sextugasta og fimmtu grein frumvarpsins markmiðið með þessu nýmæli er meðal annars að jafna aðstöðu aðila að sakamáli auk þess sem búast má við því að greinargerð ákærða verði til að skýra málatilbúnað hans og auðvelda þar með úrlausn máls ekki síst í þeim málum þar sem sakarefni er flókið í því sambandi má nefna að það var fyrst með lögum númer nítján nítján hundruð níutíu og eitt að ákærða var gefinn kostur á að skila skriflegri greinargerð af sinni hálfu fyrir hæstarétti og er gengið út frá því sem almennri reglu þar fyrir dómi samanber lög númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu og fjögur verður ekki annað ráðið en sá háttur hafi gefist vel í framkvæmd ákvæði er í frumvarpinu um skýrslutöku lögreglu af sakborningi og vitnum við rannsókn máls á heildstæðan hátt samanber áttunda kafla þess en núgildandi lög hafa að geyma fremur fá og dreifð ákvæði hvernig haga beri þessari skýrslutöku þá er einnig að finna ýmis nýmæli frá gildandi lögum til dæmis um óformlega skýrslutöku lögreglu af sjónarvottum og öðrum vitnum framsetning ákvæða frumvarpsins um þvingunarráðstafanir er nokkuð breytt frá núgildandi lögum samanber níundi til fjórtánda kafla frumvarpsins en til þvingunarráðstafana teljast meðal annars hald á munum leit og líkamsrannsókn símahlustun og önnur sambærileg úrræði handtaka og gæsluvarðhald í frumvarpinu er að finna ákvæði sem mælir fyrir um að heimild lögreglu til að koma fyrir svokölluðum hlerunar eða eftirfararbúnaði í bifreið í varningi eða á manni til dæmis í veski hans eða fatnaði í því skyni að rannsaka afbrot samanber c lið fyrstu málsgreinar áttugustu og aðra grein frumvarpsins þótt um nýja reglu sé að ræða er þó einungis um lögfestingu á úrræði sem notast hefur verið við um nokkra hríð í framkvæmd og dómstólar hafa fallist á kröfu lögreglu um þá er og vakin athygli á heimild til að taka lífsýni úr öðrum en sakborningi að tilteknum skilyrðum uppfylltum samanber fyrstu málsgrein sjötugustu og sjöundu greinar frumvarpsins að öðru leyti er ekki um teljandi efnisbreytingu að ræða en reglurnar eru þó ítarlegri í frumvarpinu heldur en áður hefur verið einkum skilyrði fyrir þessum úrræðum þykir rétt að nánari reglur verði lögfestar þar að lútandi með hliðsjón af eðli þessara úrræða óhætt er að slá því föstu að þetta muni ekki hafa áhrif á framkvæmdina við rannsókn mála hjá lögreglu fyrirmælum um fyrrgreindar þvingunarráðstafanir hefur verið breytt verulega ekki síst með það fyrir augum að gera það skýrara en nú er hvaða skilyrði verða að vera fyrir hendi til þess að til þeirra verði gripið má þar nefna að ákvæði um gæsluvarðhald er ítarlegra og nýmæli sett fram til að koma í veg fyrir að maður verði úrskurðaður í gæsluvarðhald fyrir tiltölulega litlar sakir eða það vari lengur en brýn nauðsyn krefur samanber fyrstu og annarri málsgrein nítugasta og sjöundu greinar frumvarpsins enn fremur er gerð tillaga um að maður verði ekki látinn sæta einangrun í gæsluvarðhaldi gegn vilja sínum nema samkvæmt dómsúrskurði samanber b lið fyrstu málsgrein nítugasta og níundu grein samanber aðra málsgrein nítugasta og áttundu greinar frumvarpsins veigamiklar breytingar eru lagðar til á reglum um sönnun og sönnunargögn í sakamálum samanber sextándu til tuttugasta og fyrsta kafla frumvarpsins ekki síst til að laga þær eftir því sem við á að hliðstæðum reglum í lögum um meðferð einkamála má sem dæmi nefna að gert er ráð fyrir að settar verði sérstakar reglur um skýrslugjöf ákærða fyrir dómi samanber sautjánda kafla frumvarpsins en ekki er að finna sérreglur um það efni í gildandi lögum heldur hefur verið í framkvæmd stuðst við reglur sem miðaðar eru við skýrslugjöf sakbornings hjá lögreglu og reglur um skýrslugjöf vitna fyrir dómi þá er að finna ítarleg ákvæði um matsgerðir skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn og öflun sönnunargagna fyrir öðrum dómi samanber nítjánda tuttugasta og tuttugasta og fyrsta kafla frumvarpsins en ekki er kveðið á um neitt þessara efna í gildandi lögum ef frá eru talin ef frá eru talin fátækleg ákvæði um dómkvaðningu matsmanna í sextugasta og þriðja til sextugustu og fimmtu grein þeirra helsta formbreytingin sem lagt er til að gerð verði á gildandi reglum um saksókn er ákvæði fjórða kafla almennra hegningarlaga númer nítján nítján hundruð fjörutíu sem einkum snúa að því hvernig fara skuli að þegar höfðun sakamáls er háð kröfu brotaþola samkvæmt viðeigandi refsiákvæði verði felld inn í lög um meðferð sakamála samanber hundrað fertugasta og fjórðu grein frumvarpsins hins vegar er gert ráð fyrir að áfram verði mælt fyrir um það í hegningarlögum hvernig brotaþoli skuli standa að höfðun einkarekstri máls af sinni hálfu sérstakur kafli er í frumvarpinu þar sem er að finna reglur um heimild til að endurupptaka mál fyrir héraðsdómi í tilvikum þar sem ákærði hefur ekki sótt þing og máli hefur verið lokið af þeim sökum samanber tuttugustu og níunda kafla frumvarpsins en núgildandi ákvæði þess efnis eru fremur fábrotin

er gert ráð fyrir ákvæða um nálgunarbann sem er að finna í gildandi lögum um meðferð opinberra mála verði færð í sérstök lög og mun ég flytja frumvarp þess efnis

þetta frumvarp sem ég er að leggja fram var samið af réttarfarsnefnd og kynnt opinberlega í september á síðasta ári eins og ég hef þegar sagt og gert aðgengilegt á vefsíðu ráðuneytisins þetta er mikil lagabálkur og er þingskjalið rúmar tvö hundruð blaðsíður ráðuneyti og réttarfarsnefnd eru sammála um efni þessa frumvarps og í meðferð málsins frá því að það var kynnt hefur meðal annars verið fallið frá upphaflegum ákvæðum þar sem gert var ráð fyrir fjölgun meðdómara í sakamálum dómstólaráð taldi að þær tillögur yrðu erfiðar í framkvæmd og á liðnu vori kynnti ráðuneytið hugmyndir um millidómstig ég taldi hins vegar of viðamikið að ætla bæði að breyta skipulagi ákæruvaldsins og dómskerfisins í tengslum við þetta frumvarp niðurstaðan varð sú að fella niður kröfuna um fjölgun meðdómara en setja á laggirnar nefnd sem fjalli um það hvernig tryggja megi best milliliðalausa sönnunarfærslu við meðferð sakamála einkum veiti nefndin álit sitt á því hvort setja eigi á fót millidómstig þar sem eingöngu verði leyst úr sakamálum ekki hefur verið tímabært að leita tilnefninga í nefndina fyrr en nú þegar ráðuneytið og réttarfarsnefnd hafa búið frumvarpið um meðferð sakamála í þann búning sem hér er kynntur verður leitað eftir því við dómstólaráð ríkissaksóknara og lögmannafélagið að tilnefna menn í nefndina undir formennsku fulltrúa ráðuneytisins og að nefndin ljúki störfum fyrir fyrsta maí tvö þúsund og átta herra forseti það er von mín að sú endurskoðun á gildandi lögum sem lögð er til með frumvarpi þessu verði til að styrkja enn frekar reglur um meðferð sakamála efla og bæta ákæruvaldið og tryggja enn betur réttaröryggi almennings eins og ég gat í upphafi máls míns hefur gerð þessa frumvarps verið lengi á döfinni raunar má segja allt frá því að alþingi samþykkti lögin um meðferð opinberra mála á sínum tíma á þeim árum var lögð megináhersla á endurskoðun einkamálalaganna en litið á breytingar á lögunum um meðferð opinberra mála í ljósi þess sem brýnast var talið vegna hinnar miklu réttarfarsbreytinga á þessum árum þegar þingmenn taka til við að kynna sér frumvarpið munu þeir fljótt sjá á því að mikil alúð hefur verið lögð við gerð þess undir forustu markúsar sigurbjörnssonar hæstaréttardómara og formanns réttarfarsnefndar en með honum unnu prófessorarnir stefán már stefánsson og eiríkur tómasson einkum að frumvarpsgerðinni ásamt benedikt bogasyni héraðsdómara og ritara réttarfarsnefndar færi ég þeim og öllum öðrum sem komið hafa að þessu mikla verki þakkir fyrir vel unnin störf ég tel eðlilegt að háttvirta allsherjarnefnd gefi sér rúman tíma til að fara yfir þetta viðamikla mál og kalli sem fella á fund til sín til að kynnast viðhorfum þeirra sem hafa reynslu og þekkingu á þessu mikilvæga réttarsviði sem hér er til umræðu frumvarpið getur að sjálfsögðu tekið breytingum í meðförum nefndarinnar eftir að hún hefur brotið það til mergjar í samvinnu við umsagnaraðila eða aðra sem hún kallar á sér til ráðgjafar ég legg til herra forseti að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og